Morgen bei dem Gipfel sind drei Dinge wichtig. Das erste ist die Fortsetzung der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Das ist ja kein Selbstzweck, lieber Kollege Bullmann. Wenn jetzt die Investitionen im Moment niedrig sind oder sogar bei Null, wie Sie behaupten, dann hat das ja einen Grund. Wir zahlen Zinsen auf Schulden, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, anstatt Schulen zu bauen. Wir zahlen Zinsen, anstatt Straßen zu bauen. Wir zahlen Zinsen, anstatt in Innovation und Forschung zu investieren. Deswegen, damit wir wieder in diese Dinge investieren können, braucht es die fortgesetzte Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Das zweite wichtige Thema sind Strukturreformen. Produktivität, Effektivität, Wettbewerbsfähigkeit, Unternehmertum, auch eine angemessene Steuerbelastung der Unternehmen, all das gehört dazu, damit Länder wettbewerbsfähig sind, damit Märkte wettbewerbsfähig sind. Mich macht besorgt, dass in Italien die Arbeitsmarktreform ins Stocken geraten ist. Der Artikel 18 muss weg. Ich verstehe nicht, wie man sich dagegen sperren kann. Der dritte Punkt Wachstum.

Die Finanztransaktionssteuer macht England nicht mit. Das ist eine Luftbuchung. Die Europäische Investitionsbank ist erheblich besser. Und dann muss die Kommission endlich zwei Jahre reden wir jetzt darüber Vorschläge dafür vorlegen, wie wir die freien Mittel in den Strukturfonds für Griechenland und für die anderen Länder mobilisieren. Das muss langsam konkret werden.